Ik denk dat de interne markt breed gedragen moet worden door het Europees Parlement, maar zeker door de Commissie burgerlijke vrijheden, omdat het vrije verkeer van met name personen belangrijk is binnen de Unie, van de arbeidsmigranten en de kennismigranten die wij nodig hebben om de arbeidsmarkt in die interne markt te vergroten. Maar, Voorzitter, wel heel veel intenties, maar nog te weinig resultaten. Ik ben zeer blij met de twaalf hefbomen van commissaris Barnier en ik hoop dat wij de komende maanden de zaak kunnen versnellen, want de concurrentie buiten de EU wacht niet op de interne markt binnen de EU.